virðulegi forseti fyrirspurn mín til hæstvirts heilbrigðisráðherra snýr að því hvernig heilbrigðisyfirvöld hafi hugsað sér að bregðast við upplýsingum um að sýklalyfjanotkun hér á landi sé allt að fjörutíu prósent meiri en annars staðar á norðurlöndunum og jafnframt spyr ég hæstvirtan heilbrigðisráðherra um afleiðingar þessarar miklu lyfjanotkunar á heilsufar landsmanna sem er aukið sýklalyfjaónæmi ég er þeirrar skoðunar að stefnumótun í heilbrigðisþjónustu eigi að taka mið af rannsóknum í heilbrigðisvísindum og ekki síst í þeim tilvikum þar sem rannsóknir benda á vankanta í skipulagsþjónustu og benda á leiðir til bætts heilbrigðis og ekki síst ef breytt vinnulag leiðir til betri nýtingar opinbers fjármagns og það á við í þessu tilviki sem mín fyrirspurn snýr að tilefni hennar eru skrif doktor ara arasonar heilsugæslulæknis sem hefur með rannsóknum sínum athugað tengsl sýklalyfjanotkunar og lyfjaónæmis hér á landi og unnið ötullega að kynna niðurstöður sínar niðurstöður hans benda til þess að í allt of mörgum tilvikum er verið að meðhöndla sýkingar með lyfjum að óþörfu þar sem vitað er að þau virka ekki og langtímaafleiðingar af slíkri ofnotkun hefur í för með sér vaxandi sýklalyfjaónæmi sem þýðir að bakteríur verða ónæmar fyrir lækningaáhrifum lyfsins í sumum tilfellum til verulegs tjóns og mun færa okkur marga áratugi aftur í tímann ef það ástand verður útbreitt hvort heldur hér á landi eða erlendis hann bendir á að allt að áttatíu prósent af allri sýklalyfjanotkun í þjóðfélaginu er vegna notkunar þeirra utan sjúkrahúsa og þar af meiri hluti vegna öndunarfærasýkinga þar sem meðferð með sýklalyfjum er oftast óþörf sýklalyfjanotkun hér á landi er um fjörutíu prósent meiri en á hinum norðurlöndunum eins og ég hef getið hér á undan og hún fer vaxandi eða sem samsvarar sextán prósent aukningar á milli áranna tvö þúsund og þrjú og tvö þúsund og sjö þannig hefur til dæmis sýklalyfjanotkun

verið þrefalt minni í einum landshluta heldur en öðrum á sama tíma hefur meiri dregið verulega úr sýklalyfjanotkun í nágrannalöndum okkar sýklalyfjakostnaðurinn er mikill í þjóðfélaginu og hann skipar fimmta sætið í heildarkostnaði vegna lyfjamála þannig að það er töluvert tilvinnandi til að ná þessum báðum markmiðum að bæta heilsu og minnka kostnað

hliðarverkunum eins og ég benti á stjórnvöld geta beitt sér fyrir því að snúa þessari þróun við og náð árangri það hafa meðal annars rannsóknir doktor williams ara arasonar bent til ég mun í seinni ræðu minni ræða frekar hvaða aðferðum hægt er að beita en ég hlakka til að